Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla conferenza di Nairobi la posta in gioco è il futuro stesso del sistema multilaterale. Un sistema che l'Unione europea e gli Stati Uniti stanno lentamente uccidendo a colpi di accordi come il TTIP, il TPP e il TiSA. Ed è proprio questo il problema. Ancora si insiste sul plurilateralismo come soluzione, ma non si capisce che se il sistema multilaterale non funziona, bisogna riformarlo, non girare intorno alle sue macerie. Bisogna focalizzarsi sui paesi più poveri e aiutarli, ma bisogna anche abbandonare la distinzione così ambigua tra paesi in via di sviluppo e sviluppati come la Cina e l'India, ad esempio, che possono mandare un uomo sulla Luna, ma che si definiscono paesi in via di sviluppo e ne approfittano di conseguenza. Dobbiamo aiutare i più poveri a ottenere dagli altri le concessioni generose che noi già offriamo e dobbiamo infine usare l'OMC per trovare un accordo sulla regola d'origine. Queste norme sono negoziate meglio a livello multilaterale per questo dobbiamo impegnarci perché Nairobi sia un successo, sempre che non si sia già scelta la via degli accordi come il TTIP e il TiSA e in questo caso allora sì che abbiamo veramente perso tutti.